hæstvirtur forseti þetta hefur verið áhugaverð umræða eitt það áhugaverðasta að mínu mati er að það gætti ákveðins samhljóms á milli formanns sjálfstæðisflokksins háttvirts þingmanns bjarna benediktssonar og hæstvirtur fjármálaráðherra formanns vinstri grænna þessir tveir ágætu þingmenn urðu sammála um að það væru tímamót háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson talaði um nýtt upphaf og hæstvirtur fjármálaráðherra talaði um að nú sé kominn tími til að draga strik í sandinn ég er sammála því við skulum draga strik í sandinn og horfa til þess að nú sé nýtt upphaf við skulum veita fólkinu í landinu von hér býr ung vel menntuð þjóð með sterkan vilja til að skapa sín eigin tækifæri við eigum sterka góða innviði í okkar kerfi í skólakerfinu og lífeyrissjóðakerfinu og prýðilegar náttúruauðlindir við skulum nýta þessar náttúruauðlindir við skulum tala um það í þessum þingsal hvernig samfélag við viljum hvaða markmið eru með því sem við erum að gera ég tel að við eigum að stefna að því að hér sé samfélag jafnra tækifæra þar sem fólk hefur tækifæri til að mennta sig og njóta ávaxta eigin framtaks fólk hafi frelsi til að skapa sín eigin tækifæri það er það sem íslendingar vilja að mínu mati með þessu náum við fram bættum lífskjörum og sterkri stöðu íslensks samfélags hvað þarf að gera við þurfum að lækka skatta við þurfum að sækja fram og skapa fyrirtækjunum þær aðstæður að þau geti fjölgað sínu starfsfólki vaxið og dafnað við þurfum að eyða óvissu í sjávarútvegi landbúnaði og í atvinnulífinu yfirleitt og eyða þeirri óvissu að íslensk stjórnvöld séu sífellt að hringla með skattaumhverfi fyrirtækja hér á landi við þurfum að afnema gjaldeyrishöftin

verður erfitt við þurfum að gera áætlun um með hvaða hætti það verður gert og horfast í augu við það stóra verkefni og fara í það ég vil ekki halda áfram á skattahækkunarleið samfylkingar og vinstri grænna við skulum draga strik í sandinn og hætta á þeirri leið ég vil ekki að við höldum áfram að tapa af tækifærum vegna úrræðaleysis stjórnvalda skoðanaágreinings innan ríkisstjórnarflokkanna sem leiðir til þess að fjárfestar hrekjast á brott við skulum draga strik í sandinn horfa til nýs upphafs og breyta þessum vinnubrögðum við þurfum að draga strik í sandinn varðandi umhverfi fyrirtækjanna eyða óvissu og hjálpa þeim að vaxa og dafna við eigum ekki að halda áfram með gervilausnir á skuldavanda heimilanna sem hefur það í för með sér að heimilin eru að eyða öllum sínum ráðstöfunartekjum til niðurgreiðslu skulda og hafa ekkert borð fyrir báru við þurfum að horfa til annarra leiða varðandi heimilin við þurfum að draga strik í sandinn varðandi landflótta og atvinnuleysi við þurfum að horfa á nýjar leiðir í þeim málum ríkisstjórnin hefur ekki náð árangri á þeirri leið sinni og ég sé ekki að það neitt í farvatninu þrátt fyrir þau fjölmörgu störf sem hæstvirtur forsætisráðherra reifaði að væru í pípunum ég sé ekki að það sé neitt þar sem girðir fyrir það að fólk haldi áfram að fara úr landi því miður hæstvirtur forseti við skulum sammælast um að draga strik í sandinn horfa til framtíðar með það að leiðarljósi að vekja von í brjósti fólks um að það sé virkilega björt framtíð hér á landi ég hef sannfæringu fyrir því en við verðum að láta af þeim vinnubrögðum og þeirri stefnu sem ríkisstjórnin hefur framfylgt með þeim hörmulegu afleiðingum sem allir sjá